sem ég flyt ásamt þingmönnunum guðfríði lilju grétarsdóttur atla gíslasyni lilju rafney magnúsdóttur og þuríði backman hér er um að ræða frumvarp sem má segja að sé gamall kunningi en það var áður flutt á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi því var vísað til samgöngunefndar og það er rétt að geta þess að nefndinni bárust þá nokkrar umsagnir um málið og þær voru almennt jákvæðar má segja þær voru að vísu ekki mjög margar en þær sem bárust voru almennt jákvæðar þó gerðar væru athugasemdir við nokkur atriði í núverandi búningi er frumvarpið að mestu óbreytt en þó hefur að nokkru leyti verið tekið tillit til ábendinga í þeim umsögnum sem bárust hér á hundrað þrítugasta og sjötta þingi hér er um að ræða frumvarp um heildarlöggjöf á sviði almenningssamgangna frumvarpið markar þar af leiðandi viss tímamót vegna þess að til þessa hefur ekki verið til staðar heildarlöggjöf á sviði almenningssamgangna þar sem skilgreind er ábyrgð og markmið með almenningssamgöngum eða fjármögnun þeirra tryggð í fyrstu grein þessa frumvarps segir með leyfi forseta markmið laga þessara er að stuðla að öflugum öruggum og hagkvæmum almenningssamgöngum í lofti á láði og legi með sjálfbæra þróun að leiðarljósi enn fremur að auka hlutdeild almenningssamgangna í samgöngum almennt bæta skipulagningu þeirra og tryggja fjármögnun við skipulag almenningssamgangna skal hafa hliðsjón af þjóðhagslegri hagkvæmni og markmiðum stjórnvalda og alþjóðaskuldbindingum í umhverfismálum meðal annars í því skyni að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda það má segja að í þessari fyrstu grein sé reynt að hnýta saman þau mikilvægu meginmarkmið sem eiga að mati flutningsmanna þessa frumvarps að liggja að baki skipulagi og rekstri almenningssamgangna það er að tryggja að bæði á landi í lofti og legi séu skipulagðar markvissar almenningssamgöngur þær eiga að vera öflugar þær eiga að vera öruggar og þær eiga að vera hagkvæmar og markmiðið eða leiðarljósið á að vera sjálfbær þróun enn fremur er eitt af mikilvægustu meginmarkmiðum samkvæmt þessu frumvarpi að auka hlutdeild almenningssamgangna í samgöngum almennings það er í sjálfu sér mikilvægt markmið eitt og sér mörg sveitarfélög hafa sett sér tölusett markmið varðandi almenningssamgöngur vegna þess að á undanförnum árum hefur orðið æ meiri umræða í sveitarfélögum um mikilvægi almenningssamgangna og þess vegna hafa þau sett sér markmið því sambandi að mati flutningsmanna þessa frumvarps á það að vera mikilvægt markmið hins opinbera löggjafans að hlutdeild almenningssamgangna verði aukin meginröksemdin fyrir því er auðvitað þjóðhagsleg hagkvæmni þar getum við talað um þann efnahagslega sparnað sem það getur haft í för með sér fyrir samfélagið allt að almenningssamgöngur séu efldar og þannig aukinn hlutur þeirra það getur leitt til minni kostnaðar við margs kostnaðar innviði og stofnframkvæmdir í vegamálum gatnamálum það er auðvitað sérstaklega mikilvægt á þeim tímum sem nú árum að því er varðar orkumálin orkugjafana að við getum dregið úr notkun innflutts jarðefnaeldsneytis sem knýr bílaflota landsmanna að mestu það er auðvitað líka mikilvægt þegar við horfum á viðskiptajöfnuðinn við útlönd að við getum aukið hlut almenningssamgangna og þar með dregið úr þeirri miklu fjárfestingu sem liggur í hinum almenna bílaflota hér er líka talað um þjóðhagslega hagkvæmni sem markmið við skipulag almenningssamgangna en þar hafa verið gerðar rannsóknir á því meðal annars eftir því sem ég best veit af hálfu hagfræðistofnunar háskóla íslands um þjóðhagslega hagkvæmni almenningssamgangna þar sem kemur fram að húneer gríðarlega mikil hér er líka vísað til markmiða stjórnvalda og alþjóðaskuldbindinga í umhverfismálum meðal annars í því skyni að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda þar höfum við tekist á herðar ákveðnar skuldbindingar sem við eigum að sjálfsögðu að reyna að uppfylla enda er tilgangurinn með því að gangast undir slíkar skuldbindingar að sjálfsögðu sá að þær séu uppfylltar aukin hlutdeild almenningssamgangna er tvímælalaust þáttur í því ég held að enginn ágreiningur sé um það með því móti getum við dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda í frumvarpinu er kveðið á um það að samgönguráðherra fari með yfirstjórn þessa málaflokks við gerum tillögu um það í þriðju greinar frumvarpsins að landinu öllu verði skipt í ákveðin þjónustusvæði almenningssamgangna að það eigi að gerast í samgönguáætlun samkvæmt lögum um samgönguáætlun þar eigi að koma fram hvernig landinu er skipt í þjónustusvæði og það verði skilgreint þjónustuþörf og markmið hvers svæðis fyrir

bera ábyrgð á fyrirkomulagi almenningssamgangna með bifreiðum samkvæmt sérleyfum ríkið hefur það greinar með höndum í dag og veitir sérleyfi til aksturs og fólksflutninga og farmflutninga á tilteknum sérleyfisleiðum í öðru lagi er lagt til að sveitarfélög beri ábyrgð á fyrirkomulagi almenningssamgangna innan sveitarfélags með bifreiðum innan sveitarfélagsins erum við að tala um hina hefðbundnu strætisvagnaþjónustu svo og milli sveitarfélaga sé um að ræða einkaleyfi til handa sveitarfélögum á grundvelli laga á fólksflutninga og farmflutninga

flest sveitarfélög sem ná tíu þúsund íbúa markinu sem eru reyndar ekki mörg hér á landi skipuleggi nú þegar almenningssamgöngur með einhverjum hætti sveitarfélögin sinna því þessu verkefni þó það sé ekki lögbundið en þar kemur líka að þau hafa ekki sérstaklega tekjustofna til þess aðra en þá að greiða þann kostnað annars vegar með notendagjöldum og hins vegar á almennu útsvars eða skatttekjum sveitarfélaganna í fimmtu grein er síðan fjallað um fjárframlög og meðal annars um að fjárframlög ríkisins til almenningssamgangna á vegum sveitarfélaga skuli taka til stofnkostnaðar stofnframkvæmda og innviða svo sem vegna forgangsakreina umferðarstýringar og búnaðar niðurgreiðslu opinberra gjalda eða beinna rekstrarstyrkja það er sem sagt veitt heimild samkvæmt frumvarpinu til þess að ríkið veiti framlög til almenningssamgangna á vegum sveitarfélaga í gegnum samgönguáætlun þar eru einhverjar fjárhæðir til almenningssamgangna í samgönguáætlun nú þegar þær eru ekki háar en að markvissri stefnumótun á sviði almenningssamgangna og með skilgreiningu á þjónustuþörf einstakra þjónustusvæða mundi framlag ríkisins til þessa málaflokks verða ákveðin í samhengi við önnur framlög í samgönguáætlun ég lít svo á virðulegur forseti að hér sé að mörgu leyti um tímamótafrumvarp að ræða það er kunnara en frá þurfi að segja að samgöngur af ýmsum toga eru hverju samfélagi mikilvægar og það er mikilvægt að sé boðið upp á fjölbreyttan samgöngumáta og að þeir búi við visst jafnræði sín í milli um leið þarf að tryggja að unnt sé að draga neikvæðum áhrifum samgangna með markmið sjálfbærrar þróunar að leiðarljósi og búa þannig um hnúta að við áætlanagerð í samgöngumálum sé umhverfisrask og mengun af völdum samgangna lágmörkuð við í vinstri hreyfingunni grænu framboði höfum um langt skeið lagt ríka áherslu á almenningssamgöngur bæði á landsvísu á vettvangi alþingis og eins á sveitarstjórnarvettvangi þar sem við höfum tekið þátt undanfarið hafa þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs lagt til að ríkið komi til móts við rekstur almenningssamgangna með frekari lækkun niðurfellingu virðisaukaskatti og olíugjaldi þetta frumvarp er í raun framhald af málatilbúnaði flokksins í málefnum almenningssamgangna í markmiðsgrein frumvarpsins sem ég hef þegar lesið er farið yfir mikilvæga þætti til dæmis umhverfismálin þjóðhagslega hagkvæmni og mikilvægi þess að ríkið móti sér stefnu í málefnum almenningssamgangna þar er meðal annars vísað í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar þar sem látið er að því liggja að efla eigi almenningssamgöngur við höfum gengist undir alþjóðlegar skuldbindingar meðal annars þar sem tekið er fram að ríkið eigi að efla almenningssamgöngur til að ná markmiðum alþjóðasáttmála á sviði umhverfismála það er einnig kunnara en frá þurfi að segja að almenningssamgöngur í þéttbýli hafa mikið og raunar alfarið verið á hendi sveitarfélaganna en þau hafa ekki fengið tekjustofna til að sinna þessum mikilvæga málaflokki sveitarfélögin sjálf hafa í vaxandi mæli fjallað um mikilvægi þess að

á þeim fundum má segja að talsmenn sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu nefnt þetta sem eitt fyrsta forgangsverkefni í samgöngumálum svæðisins það var að nefna almenningssamgöngur ég held að það sé því orðið brýnna en nokkru sinni fyrr að þessum málaflokki verði gefinn meiri gaumur og um hann sett heildarlöggjöf og tryggt að við setjum aukið fjármagn til málaflokksins og það sé gert það sé gert eins og ég sagði áðan á grundvelli þjóðhagslegrar hagkvæmni þjóðhagslegrar arðsemi og þjóðhagslegra útreikninga ég er sannfærður um að við getum sparað þjóðarbúinu heilmikið á öðrum sviðum með því að efla almenningssamgöngur ég tel sem sagt virðulegur forseti að hér sé mikilvægt mál á ferð sem ætti að geta orðið nokkuð góð samstaða um að geta brautargengi ég vænti þess að þetta mál fái góða umfjöllun á vettvangi samgöngunefndar alþingis og vonast að sjálfsögðu til þess að fá jákvæðar umsagnir þegar málið fer í umsagnaferli á vegum nefndarinnar sem ég geri ráð fyrir að verði gert ég sé ekki ástæðu til að hafa þessa framsögu mikið lengri greinargerð með frumvarpinu fer ágætlega yfir meginmarkmiðin með frumvarpinu og rökstyður hvers vegna mikilvægt er að efla almenningssamgöngur þar er enn fremur að finna athugasemdir við einstakar greinar þetta frumvarp er

í frumvarpinu að sjalfsögðu er vísað til annarra laga meðal annars vegalaga laganna um loftferðir og laganna um fólks og farmflutninga á landi ég legg til frú forseti að lokinni þessari umræðu verði frumvarpinu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar til meðferðar